Unsere Handelsabkommen mit den Entwicklungsländern haben eine Reihe schlimmer Folgen. Sie zwingen Länder in Afrika, unsere hoch subventionierten Nahrungsmittel unbeschränkt ins Land zu lassen.

Vielen Bauern bleibt nichts anderes übrig, als entweder ihr Land zu verkaufen oder ihre bisherige Produktion aufzugeben und für Europa und die USA Kaffee, Kakao, Südfrüchte und ähnliches anzubauen. Die Firmen, die diese Produkte aufkaufen, bilden ein Kartell und drücken die Preise derart, dass die Bauern nicht mehr in Würde davon leben können. Die Freihandelsabkommen ermöglichen auch den Landraub. Ähnliches gilt für die Industrie Schutzzölle sind nötig, um eine eigene Industrie mit wenig Kapital aufzubauen. Kurz Handelsabkommen sind hier nicht gemeint, aber Freihandelsabkommen sind nur zwischen ähnlich entwickelten Partnern sinnvoll.